Ich bin seit achtzehn Jahren im Haus hier, ich habe so einen Saustall, wenn ich das einmal sagen darf, noch nie gesehen. Wir verhalten uns, während wir hier arbeiten, so, als wären wir schon weg. Der Donnerstag ist laut unserem Beschluss ein voller Arbeitstag, nicht nur der Vormittag, sondern bis zum Abend, und ich bitte, mit den Abbauarbeiten zu warten, bis die Sitzung fertig ist. Wir haben Besucher hier, und das Ganze schaut wirklich übel aus, wie in einem schlechten Gasthaus, wo man die Stühle auf den Tisch stellt und das Licht ausmacht, während die Gäste noch essen.